í heilbrigðisgeiranum til þess að tryggja hreyfanleika vinnuafls á norðurlöndunum og okkar fólki atvinnutækifæri sem víðast og sem mest ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til þess að fylgja því fast eftir þeim mótmælum sem sett hafa verið fram vegna brottvísunarmálsins í danmörku það er algerlega óviðunandi að eitt ríkið ákveði einfaldlega að hunsa samningana það er full samstaða um það í norðurlandaráði að gagnrýna þá framgöngu sömuleiðis greinilega gengið eftir því hjá norrænu velferðarráðherrunum ég hvet einfaldlega okkar fólk til þess að leggja sitt lóð á vogarskálarnar þar hér eftir sem hingað til ég vil að lokum spyrja hæstvirtan ráðherra af því hann er líka ráðherra menntamála mér virðist þegar maður skoðar yfirlit um landamærahindranir að býsna mikið af því tengist námsmönnum réttilega reifaði ráðherra hér þau vandamál sem skópust með inngöngu í sænska háskóla en maður sér líka að ýmis réttindi varðandi fæðingarorlof ekki bara í svíþjóð heldur milli annarra norræna ríkja einnig réttindi fólks sem er á vinnumarkaði en á maka í námi og ýmislegt af því þar sem fólk eins og dettur á milli kerfa eða verður milli skips og bryggju það er hvergi framfærsluskylda á þeim það tengist ungu norrænu fólki sem er í námi í öðru landi ég vildi spyrja ráðherrann hvort hann teldi tilefni til þess að fara sérstaklega yfir það og hvort stúdentahreyfingin hafi verið með athugasemdir